Le marché intérieur, qui a vingt ans, a apporté beaucoup.

De grandes économies dominantes la Chine, la Corée, le Japon, le Qatar vont continuer à acheter nos industries, nos emplois puis, le jour où ces nouveaux maîtres de l'Europe décideront de délocaliser, nous ne pourrons plus réagir.

Je pense qu'il faut que nous nous accordions sur le fait qu'il est vraiment temps de mettre en place une véritable politique de protection du marché intérieur un protectionnisme européen.